Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous présente aujourd'hui un rapport d'initiative sur une politique qui est certes technique, mais qui n'en reste pas moins essentielle à notre Union la politique douanière. Cette politique est un des fondements du marché intérieur et elle est tellement intégrée à l'Union européenne qu'on oublie parfois son importance. Or le Brexit en est d'ailleurs un cruel rappel l'union douanière et son bon fonctionnement sont absolument vitaux pour l'Union européenne. Et ce rapport d'initiative s'inscrit dans une série d'initiatives législatives et non législatives relatives au code des douanes de l'Union, notamment les rapports de mes collègues Selimovic, Grapini et Pospíšil. Le code des douanes tel que nous l'avons voté en 2013 prévoyait à l'époque la mise en place d'une architecture informatique pour mettre en œuvre, à compter de 2020, l'année prochaine, des procédures douanières dématérialisées au niveau européen.

Ce rapport insiste d'abord sur le caractère prioritaire de la mise en œuvre du code communautaire des douanes. Voici plus de dix ans que la réforme a été lancée par la Commission en 2008 et cette réforme n'est aujourd'hui toujours pas pleinement opérationnelle.

Alors pour respecter ces délais, le rapport dont nous discutons en ce moment demande à la Commission d'intégrer les contraintes et les méthodes de planification et de conduite de projets classiques je dirais mais qui gagneraient à être effectivement mises en œuvre une définition définitive des spécifications, l'établissement

À ce propos, le rapport spécifique de la Cour des comptes européenne a bien montré que ces éléments, pourtant essentiels à la conduite de projets, ont jusqu'à présent fait défaut et à mon sens, leur absence explique pour une large part le fait que les objectifs ne soient aujourd'hui toujours pas atteints. Plus largement, le rapport dont nous discutons appelle à une gouvernance renforcée du programme Douane 2020 et des futurs programmes Douanes, notamment pour les projets d'ampleur.

Donc, à ces fins, le rapport que je vous présente encourage également la Commission à continuer ses réflexions et ses travaux sur l'outil relatif aux performances de l'union douanière, comme nous invitons la Commission à œuvrer pour une application uniforme de la législation douanière sur l'ensemble du territoire douanier européen. On a également eu le retour d'un certain nombre d'opérateurs économiques et d'administrations douanières, qui nous indiquent que la mise en œuvre du code des douanes n'est pas suffisamment uniforme aujourd'hui au niveau de l'Union, ce qui entraîne bien entendu, d'abord, une incertitude potentiellement coûteuse pour les opérateurs économiques, mais aussi et surtout des risques pour l'intégrité et le bon fonctionnement du marché intérieur. Et je souhaite que, par ce rapport, la Commission et les États membres s'attachent à assurer une mise en œuvre uniforme, comme je le disais, de ces procédures douanières en recourant à l'échange de bonnes pratiques, aux actions conjointes entre administrations douanières et par l'établissement de guides pratiques pour renforcer les capacités des États membres les moins performants sur ces questions. Enfin, et c'est un point qui doit être important pour nous tous, le Parlement doit être pleinement informé de l'état d'avancement et de mise en œuvre du programme Douane 2020 et du code des douanes. Nous demandons donc que la Commission et les États membres, pour ce qui relève de leur responsabilité, améliorent encore davantage l'information dont nous disposons pour assurer pleinement le contrôle parlementaire sur ce programme de plus de 850 milliards d'euros, sur une politique essentielle encore une fois de l'Union européenne, qui a de si nombreuses implications le Parlement doit être pleinement associé, y compris en cas de difficulté.